Herr Turmes! Sie wissen, dass die Nähe der ENF Fraktion zu mir relativ begrenzt ist und umgekehrt. Deshalb ist das, was ich jetzt sage, eine ganz allgemeine Bemerkung. Die Neigung, die Sie gerade der ENF Fraktion unterstellt haben, findet sich bisweilen auch bei anderen Fraktionen. Dass muss ich Ihnen so sagen. Die Tendenz ich will da jetzt nicht vertieft einsteigen, in dieser Frage will ich jetzt nicht die ENF Fraktion in Schutz nehmen, aber sie ist nicht die einzige Fraktion, die das macht. Deshalb nehme ich Ihren Vorschlag, dass wir eine Strategie brauchen, auf.